Monsieur le Président, enfin une évocation du totalitarisme communiste issu de la révolution bolchévique, elle même héritière de la Révolution française. Chez tous les révolutionnaires, on observe en effet la même haine de l'ordre naturel, la même prétention à faire table rase du passé, la même négation de toute transcendance, la même violence contre les récalcitrants, une violence qui va jusqu'à l'assassinat, au meurtre de masse, au génocide, comme au Cambodge ou en Ukraine.

En quoi la défense des identités qui est la nôtre, s'exprimant seulement pacifiquement par la voie des élections, injustement discriminée jusque dans cette enceinte, a t elle quoi que ce soit à voir avec le communisme?